Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous avez, à juste titre, préconisé une action de la part de l'ensemble des États membres pour faire avancer l'Union européenne. En effet, nous sommes vingt huit à engranger les fruits de la construction européenne, les citoyens des vingt huit États membres ont bénéficié du marché intérieur, mais nous sommes à peine une demi douzaine d'États membres à partager les charges relatives à l'accueil des réfugiés. Par contre, nous sommes très nombreux à laisser seules l'Italie, la Grèce ou l'Allemagne lorsqu'il s'agit de respecter les engagements pris par tous les États membres dans le cadre des conventions de Genève sur les réfugiés. Nous sommes également loin de l'unanimité lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins de financement de notre Union européenne pour les années à venir. Ce constat est déconcertant. Toujours est il que nous sommes vingt huit à endurer un président américain qui s'attaque à tous les acquis du multilatéralisme, à la sécurité commune, au commerce extérieur et à nombre d'accords internationaux.

J'espère que le 30 mars prochain, au lendemain de la sortie du Royaume Uni de l'Union européenne, les vingt sept chefs d'État et de gouvernement pourront jeter les bases d'un projet intégrant les valeurs de solidarité, que vous avez appelées de vos vœux au cours de votre remarquable discours.